Herr Kommissar, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Leidensfähigkeit.

Ihnen werden Lösungen der akuten Probleme in Aussicht gestellt, dann finden Sie zuversichtliche Worte beim EU Ukraine Gipfel. Aber kaum sind Sie zuhause, setzt sich die tatsächliche nationale Tagesordnung in Gang wie ein altes sowjetisches Uhrwerk die neue Mordanklage in Charkiw, der Anwalt kann nicht verteidigen, weil er zufällig gerade seines Mandates enthoben wird und dieses Verfahren selbst wird unter Missachtung der eigenen Verfahren der Werchowna Rada durchgeführt.

Es gibt dort keine unabhängige Justiz, nicht einmal das Parlament kann sich der Einflussnahme entziehen. Ich glaube, das ist das, was wir klarmachen müssen. Es gibt eine Ukraine in Richtung Europa, wenn diese Regierung aufhört, auf diese Art und Weise ihr eigenes Volk zu regieren, aber auch aufhört, in dieser Art und Weise mit Europa zu kommunizieren. Diese Botschaft muss immer und immer wieder gesagt werden. Und wenn Herr Janukowytsch das nicht versteht, dann müssen wir den Menschen in der Ukraine sagen, dass wir sie wollen, aber wir sollten es nicht akzeptieren, dass diese Regierung ihre Menschen als Geiseln nimmt und sagt, schaut mal her, da sind 45 Millionen, ihr wollt die doch nicht etwa mit uns alleine in Richtung Sowjetunion gehen lassen. Das ist eine perfide Art zu insinuieren, wir müssten sie so akzeptieren, wie sie sind.